în ceea ce privește resursele, materiile prime. Această competiție va deveni tot mai agresivă deoarece, pe o parte, asistăm la creșterea demografică, concentrată în special în țările emergente și, pe de altă parte, la creșterea economică în ritmuri susținute care are loc în aceste țări emergente și care intensifică cererea globală pentru resurse. În plus, localizarea geografică a resurselor în anumite țări creează și complică această competiție, deoarece unele țări sunt înclinate să folosească politic aceste resurse pe care le dețin. De aceea, nu întâmplător, guvernele din unele țări intervin prin politici industriale pentru a susține, a crea avantaje firmelor în această competiție globală. Nu putem să nu vedem că unele țări folosesc fonduri publice pentru a crea asemenea avantaje.

Evident, principalul efort trebuie depus pentru decuplarea creșterii economice în țările europene de consumul de resurse prin inovație, prin economisire. În același timp, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să susținem mai mult firmele europene prin politici care, pe de o parte, să încurajeze alianțele strategice, ca și investițiile private în țările bogate în resurse și, sigur, respectarea la nivelul piețelor materiilor prime, a unor condiții corecte